Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, dans ce dossier, plus que dans d'autres, le principe du mieux est l'ennemi du bien et du trop d'infos tuent l'info est évidemment d'actualité.

Nous pouvons nous réjouir de l'indication de l'origine, notamment pour toute une série de viandes supplémentaires.